Monsieur le Président, s'il est évidemment vital de sanctionner sévèrement toute atteinte aux droits de l'homme, ce n'est certainement pas à l'Union européenne d'en imposer les sanctions.

Vous utilisez cet argument pour tenter d'abattre vos adversaires politiques, ce qui est doublement condamnable, d'abord parce que vous instrumentalisez la cause des droits de l'homme, si noble soit elle, à des fins bassement politiciennes, mais aussi parce qu'en agissant de la sorte, vous masquez les réelles menaces qui pèsent sur les citoyens européens, notamment celle de l'islamisme radical, qui fait, entre autres, reculer le droit des femmes.

Dernièrement, elle a même interdit l'expulsion de Kamel Daoudi, terroriste algérien déchu de sa nationalité française, désormais logé aux frais de la princesse à Aurillac. Elle interdit aussi la fouille systématique des visiteurs en prison, ce qui a permis l'attaque par un autre terroriste de deux gardiens de prison à Condé sur Sarthe la semaine dernière.